Signor Presidente, ho votato a favore della relazione della collega Pakarinen perché ritengo che la politica di coesione rivesta un ruolo fondamentale per la realizzazione di azioni e strategie politiche comuni fra attori nazionali, regionali e locali in diversi Stati membri, nonché con le regioni limitrofe dei paesi terzi. È indispensabile quindi avviare una semplificazione della politica di coesione, con l'obiettivo di orientare meglio le strategie dei programmi.